Das Parlament hat bei dieser Gesetzgebung, die sich fernab der Augen der Öffentlichkeit vollzogen hat, eine exzellente Leistung abgeliefert, die Malcolm Harbour hat das bereits angesprochen zuallererst darauf zurückgeht, dass wir den guten Vorschlag der Kommission, diesen tatsächlich europäischen Markt für Sportboote und Wassermotorräder denn man kann eben mit italienischen oder deutschen Booten Gott sei Dank überall in Europa auf Seen und Binnen und Küstengewässern fahren so zu vereinheitlichen, dass am Ende ein gemeinsames Ganzes herausgekommen ist, bei dem Anbieter und Verbraucher gleichermaßen mit einem europäischen Mehrwert rechnen können. Zum Zweiten ist es aber auch gelungen, deutlich zu machen und dafür bin ich besonders dankbar dass die sogenannten Folgenabschätzungen, die das Parlament gelegentlich in Auftrag gibt, tatsächlich auch einen praktischen Nutzen haben, wenn es gelingt, gute

Schließlich als Jurist sehe ich diese Rechtsetzung stärker auch unter rechtlichen Aspekten bietet natürlich der nun getroffene Konsens, den wir im Ausschuss einstimmig verabschieden konnten, Sicherheit dafür, dass die Sportboote und Wassermotorräder Richtlinie sich nunmehr wirklich im Rahmen des Vertrags von Lissabon bewegt, und damit dem neuen Rechtszustand in der Europäischen Union

Ich verstehe, dass die Kommission die gleiche Erklärung abgegeben hat wie schon bei der Richtlinie über die pyrotechnischen Gegenstände.